Los pesqueros son blanco de los piratas y un suculento pedazo para pedir rescates —es evidente— y los piratas se han modernizado, como ha dicho el Consejo, en mar y en tierra, son rentables y también los Estados miembros tienen que dar una respuesta. La operación Atalanta ha sido un éxito, también la señora Comisaria ha reflejado el número de actividades que se han realizado y que son importantes, pero necesitamos más y mejor operación Atalanta.

Y, sobre todo, necesitamos solución en tierra, porque en tierra es donde se genera el problema equilibrio democrático —lo ha dicho la Comisión—, y le preguntamos a la Comisión si estaría dispuesta a impulsar una cumbre sobre piratería en la zona, para intentar encontrar soluciones en tierra a lo que está pasando en el mar.